Signora Presidente, onorevoli colleghi, in una mossa forse non troppo inaspettata, dati i precedenti, il Segretario di Stato Mike Pompeo ha annunciato il 18 novembre un cambio radicale nella politica USA riguardo agli insediamenti israeliani in Cisgiordania, affermando che non li riterranno più illegali, non corrispondenti alla legge internazionale. Con questa scellerata decisione l'amministrazione USA ha rinunciato, probabilmente in modo definitivo, a essere un mediatore credibile nel conflitto mediorientale e, al contempo, ha inferto un ulteriore doloroso colpo alle prospettive della soluzione a due Stati. È davvero difficile, data la situazione, ma voglio essere costruttivo. Con gli Stati Uniti che volontariamente hanno abdicato da quell'imparzialità necessaria per svolgere tale ruolo, ora più che mai all'Unione spetta fare un passo in avanti e cercare di far rinascere dalle ceneri un processo di pace che è sì complesso, ma assolutamente necessario. Infatti, mentre l'intero Medio Oriente è in fiamme, si tende a mettere in secondo piano il decennale conflitto israelo palestinese, ritenendolo una non priorità, uno status quo tutto sommato sostenibile. Questo è un grande errore. Si tratta infatti della madre di tutte le contese regionali e la sua soluzione è una conditio sine qua non per la stabilità dell'intera macroarea. Ringrazio l'Alto rappresentante uscente per il suo impegno e chiedo alla nuova Commissione e al nuovo Alto rappresentante di avere coraggio e di mostrare spirito d'iniziativa, presentandosi davanti alle parti, Israele e Palestina, con una nuova tabella di marcia, con una nuova proposta concreta e una nuova speranza. Rispetto del diritto internazionale, rispetto delle sentenze della nostra Corte di giustizia e coerenza.